Budem veľmi stručná, pretože väčšinu z toho, čo som chcela hovoriť, povedali moje kolegyne a kolegovia z frakcie Európskych sociálnych demokratov. Mám pocit, že správa je nevyvážená a je rusofóbna. Sama som z krajiny, ktorá dlhé roky žila v režime, ktorý nebol jednoduchý, pre väčšinu ľudí jednoduchý, ale práve preto nechápem, prečo v súčasnosti múdre dámy a páni v tejto vzácnej snemovni chcú prijať dokument, ktorým zase budeme raz ukazovať na niekoho prstom a budeme ho z niečoho obviňovať. Predpokladala som, že tento Parlament je schopný pochopiť súčasnú situáciu vo svete. Absolútne odmietam to, že tu chce niekto vymeniť plynovod a ropovod za ochranu ľudských práv. Európski sociálni demokrati chcú ochraňovať a vždy aj ochraňovali ľudské práva, ale na druhej strane vidíme celkom jasnú realitu, ktorá nás čaká. Čaká Európsku úniu, čaká Spojené štáty americké, čaká Rusko a čaká celý svet. A tejto realite môžeme čeliť len na základe dobrých spoločných dohôd.